Najlepša hvala za besedo. Zdaj, kot vidim, imam imam samo še dobri dve, minuti, ampak hvala bogu sem uvodoma v stališču poslanske skupine že opozorila na kršitve človekovih pravic, ki izhajajo iz varuhovega poročila za leto dva tisoč osemnajst in na katere opozarjamo tudi na za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti. Tako kot varuh, namreč tudi mi ugotavljamo, da je največ peticij prihaja s področja, pravosodnega sistema. Tudi danes ste mnogi razpravljali o tem in, tudi samo poročilo kaže na to, da dejansko je največ kršitev človekovih pravic prav s tega področja. Drugo področje so socialne zadeve in pa delovnopravna zakonodaja. Tretje področje pa zmeraj bolj vidno, zdravstvene, zadeve. Tudi varuh človekovih pravic je danes uvodoma pojasnil, da se je prav, da so se prav vloge s področja, zdravja, izjemno povečale. To ugotavljamo tudi mi, zlasti zaradi predolgih čakalnih vrst, tudi zaradi zakona o nalezljivih boleznih zaradi tega, ker pač nekateri niso imeli priložnosti, da lahko pojasnijo svoja stališča, potem pa smo jim to omogočili mi na komisiji. Tisto, kar vedno znova ugotavljamo, je to, da varuh, človekovih pravic svoje delo opravi, da priporočila, vendar pa potem, tisti, ki bi morali ta priporočila udejanjati, jih ne vedno tako, kot bi bilo treba. Mene osebno moti tudi vse prevečkrat tako imenovana institucionalna ignoranca, s čimer se soočamo tudi mi na komisiji, lahko povem, da včasih šele po več urgencah dobimo določene odgovore. Kako more biti to šele pri državljanih. Sicer pa pozdravljam dobro prakso, ki jo je vpeljala prejšnja varuhinja, da jo nadaljuje tudi sedanji varuh človekovih pravic, da obiskuje ljudi na terenu, to se mi zdi bistvenega pomena, kajti ljudje morajo biti slišani. Slišani, moramo jim znati prisluhniti, jim pomagati v njihovih težavah, potem pa jih začeti tudi reševati. Najlepša hvala.